Az indítvány hivatkozik egy olyan jelentésre, amelyik áttekintést ad a kormányoknak és a szociális partnereknek az egyenlő munkáért egyenlő díjazást elvvel kapcsolatos álláspontjára. Az egyenlőtlenségek közül a legsúlyosabb az a munkabérbeli szakadék, amely a centrumországok és a közép kelet európai országok között fönnáll.

Ez rossz a hazáját elhagyni kényszerülő munkavállalónak, és rossz a fogadó országnak, ahol társadalmi feszültséget okoz. Ezért indította el a Jobbik Magyarországért Mozgalom azt az európai polgári kezdeményezést, amelynek célja a bérek felzárkóztatása, és ehhez hét országban talált partnert. A Bizottság befogadta a kezdeményezést. A felzárkózás eszköze lehet egy új kohéziós politika, amelyik támogatja a humánerő fejlesztést és a nagy hozzáadott értéket előállító vállalkozásokat, mert ez lehet az alapja a munkabérek növelésének.